Pane předsedající, já jsem na podzim minulého roku při debatě o reformě Soudního dvora jasně řekl, že podle mého názoru nejsou důvody ke zdvojnásobení počtu soudců, že je to více méně politické rozhodnutí a také jsem pro něj nehlasoval.

Nicméně, když k tomu už došlo, a jak jsem se již zmínil, já s tím nesouhlasil, tak si myslím, že má svou logiku dokončit reformu v té oblasti, že se zruší Soud pro veřejnou službu a jeho agenda se tedy přenese na Tribunál.

Je to, podle mého názoru, koncepčně špatně, nicméně z hlediska daňových poplatníků alespoň zde se ušetří nějaké peníze.